Frau Präsidentin, Herr Kommissar!

Natürlich gibt es auch eine Kehrseite Nicht alle Ehen, die geschlossen werden, sind dann am Ende erfolgreich. Als ich Mediatorin des Europäischen Parlaments war, habe ich das Leid der Kinder miterleben müssen, die von Kindesentziehungen betroffen sind, und ich muss sagen, das sind keine schönen Geschichten, die da

Deswegen war ich sehr angenehm überrascht, als ich feststellen durfte, dass die Europäische Kommission eine Großzahl der Vorschläge, die ich damals erarbeitet habe, zur Verbesserung des Rechts in diesem Bereich aufgegriffen und in den Entwurf hineingebracht hat.

Insbesondere muss es eine bessere Zusammenarbeit der Gerichte und der Behörden geben, ein schnelleres Zusammenarbeiten, denn je länger solche Verfahren dauern, umso schlimmer wird es gerade und insbesondere für die Kinder. Und es bedarf auch der Rechtssicherheit, die damit verbunden ist. Ein weiterer Bereich, der ganz außerordentlich wichtig ist, ist die Anhörung der Kinder.

Wir müssen dafür sorgen, dass Kinder kindgerecht angehört werden können, in ihrer eigenen Sprache, aber auch so, dass sie in einem geschützten Rahmen gefragt werden können und nicht in einem Saal, der sehr unmöglich sein kann für Kinder, wenn es zum Beispiel ein Gerichtssaal ist.

Ein weiterer Punkt und da bin ich Herrn Zwiefka auch sehr dankbar, da haben wir auch sehr gut zusammengearbeitet ist die Frage der Mediation. Ja, wir haben Regelungen zur Mediation in der Europäischen Union, aber die reichen noch nicht aus. Die reichen noch nicht aus, wenn wir sehen, dass die Gerichte diese Möglichkeiten, die es gibt, nicht wahrnehmen.

Kosten gespart werden, weil die Verfahren schneller sein können, vielleicht solche Verfahren noch nicht mal notwendig werden, und auch besser für die Eltern und für die betroffenen Kinder sind. Also eine ganz wichtige Frage. Einen letzten Punkt muss ich allerdings noch ansprechen, und da konnten wir uns nicht einigen, da waren Herr Zwiefka und ich schlicht nicht einer Meinung und leider das Parlament bisher auch nicht Es ist die Frage der eingetragenen Partnerschaften. Ich kann nicht nachvollziehen, warum die Kinder aus eingetragenen Partnerschaften, in denen es Probleme gibt, nicht die gleichen Rechte haben wie die Kinder aus Ehen.